Eine ganz kurze Frage an Herrn Kollegen Obermayr Sie haben angesprochen, dass die Quote quasi die Lösung der Probleme ist.